Die Euro Zone ist depressiv, die Schulden sind gestiegen, statt zu sinken, die Bevölkerung ist wütend.

Man kann eben keine Party feiern, wenn das Haus des Nachbarn brennt.

Die beste Investition ist daher, die Troika zu beerdigen. Der Fiskalpakt ist dumm und eine Investitionsbremse. Finanzminister, die bei Nullzinsen nicht investieren, sind verrückt. Die Euro Investitionen sind seit der Krise um 15 Prozent eingebrochen.

EUR Investitionen werden. Selbst diese wunderbare Brotvermehrung vorher war ja von Jesus Christus hier die Rede entspricht nur 0,8 Prozent des EU BIP jährlich. Statt Mega Vermögen abzuschöpfen und Steueroasen auszutrocknen wie es der Starökonom Piketty fordert sollen Versicherungen in Autobahnen und Schulen investieren. Wenn der Staat investiert, schafft er Vermögen für alle. So müssen Steuerzahler für die Rendite der Finanzhaie bezahlen. Das ist teurer Unsinn. Wir fordern ein öffentliches Investitionsprogramm von 260 Mrd. EUR jährlich. Das rechnet sich über höhere Steuern und Wachstum. Die EZB sollte über die EIB öffentliche Investitionen finanzieren, statt besinnungslos Liquidität in die Banken zu pumpen. Wir brauchen eine Vermögensabgabe für Millionäre wie vom IWF gefordert.